Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen und viel Erfolg für die nächsten zweieinhalb Jahre!

Herr Premierminister, Ihr Vorgänger hatte keinen leichten und auch keinen guten Start. Die Schwerpunkte waren mit Energie, Wirtschaft und Außenbeziehungen richtig gesetzt, aber wie so oft im Leben sind Planung und Wirklichkeit manchmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Im Gaza Konflikt preschte die Ratspräsidentschaft vor, ohne vorher eine gemeinsame europäische Linie organisiert zu haben. Im Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine mussten erst Millionen von Menschen frieren, bevor Ihre Regierung ihre Zurückhaltung aufgab und vermittelte. Dann jedoch durchaus mit Erfolg! Erfolg gab es bei aller Kritik auch anderswo. Es ist das bleibende Verdienst der tschechischen Präsidentschaft, dass die Europäische Union nicht den Fehler beging, wie in den 30er Jahren in den Protektionismus abzugleiten. Das war und das ist bis heute eine reale Gefahr. Hier hat die Präsidentschaft, unterstützt insbesondere von der Wettbewerbskommissarin, eine klare Linie gezeigt. Manche wollen die Krise für einen neuen Wirtschaftsnationalismus nutzen.

Für Liberale und Demokraten ist der freie und unverfälschte Wettbewerb, wie ihn die Verträge vorsehen, der Weg zu Wachstum und Wohlstand. Aber wenn unsere Bürgerinnen und Bürger freien Wettbewerb akzeptieren sollen, wollen und müssen sie sich sicher sein, dass er zu gleichen Regeln für alle stattfindet. Wettbewerbsverzerrung, Abschottung, die Bevorzugung eigener nationaler Unternehmen all das führt nicht aus der Krise, sondern geradewegs in die Sackgasse. Tschechien als neues Mitglied hat in seiner Präsidentschaft manch altem Mitgliedstaat einen leider erforderlichen, aber richtigen Ordnungsruf erteilen müssen Der Binnenmarkt darf nicht ausgehöhlt und Regeln müssen beachtet werden. Nur gegen die ständigen Störfeuer aus der Prager Burg und das Misstrauensvotum war die tschechische Regierung am Ende hilflos. Ihr Sturz mitten in der Präsidentschaft, das hatte es vorher noch nicht gegeben. Ganz Europa blickte mit Verwunderung nach Prag. Die tschechische politische Klasse hat mit diesem Schritt weder ihrem Land noch Europa einen Dienst erwiesen. Herr Premierminister, Sie haben allerdings gezeigt, dass man wie im Fußball auch in der Politik ein Spiel noch drehen kann, wenn man erst in der Nachspielzeit eingewechselt wird. Auf dem Europäischen Rat im Juni wurden die Weichen für eine Neuordnung der Finanzmarktaufsicht gestellt. Jetzt ist es an der Kommission, diese Initiative mit Entschlossenheit weiterzuführen.

Die Mitgliedstaaten haben sich formell auf einen Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten geeinigt und damit eine wichtige Forderung unserer Fraktion erfüllt.

Die erste tschechische Ratspräsidentschaft allerdings wird wohl nicht den Platz in der Geschichte einnehmen, den wir uns alle erhofft hätten.